frú forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra í sambandi við breikkun suðurlandsvegar og þær framkvæmdir sem nú standa yfir á hluta þeirrar leiðar fyrstu var gert ráð fyrir því við hönnun á breikkun suðurlandsvegar að víraleiðari yrði notaður til að skilja á milli akreina þar sem vegurinn verður þríbreiður annars

svíþjóð og hver er meðalhallinn niður af vegunum á hverja sex metra út fjórða liggur fyrir áætlun um hvenær breikkun suðurlandsvegar lýkur forsendur þessarar fyrirspurnar eða hvati er að þær samgöngubætur sem nú standa yfir á þessari leið eru kærkomin vegarbót það er verið

vegna þrengsla og þess hve vegurinn er mjór og þar er skilið á milli með víraleiðara án vegaxla virðist vera á stórum köflum og þverhnípt sums staðar út af veginum niður um þessi gagnrýni hefur meðal annars komið fram hjá stjórnarmönnum í félagi íslenskum bifreiðaeigenda og í viðtali á bylgjunni sagði ólafur guðmundsson með leyfi forseta að hann standi í þeirri trú að vegurinn hafi ekki verið upphaflega hannaður með víraleiðara á milli en víraleiðarinn hafi verið settur þarna seinna sem sé í sjálfu sér hið besta mál og undir það tek ég virðulegi forseti en það hins vegar hafði þær afleiðingar að vegurinn varð allt of mjór þar af leiðandi engar axlir á honum og mjög hátt fram af honum en þegar menn búa til tvo einn veg þá verða menn að skoða alla hluti segir ólafur og þar með talinn hallann fram af og svíar vinna út frá þeirri reglu að hafi eitt komma tvö til eins og hálfan metra í öxl og síðan hallar út af veginum einn metra niður á hverja sex metra út en vegurinn í svínahrauni er með þrjá metra niður fyrir hvern metra út þessar fullyrðingar sem ég tel að eigi við nokkur rök að styðjast hljóta að varpa nokkrum skugga á öryggi vegarins og þær framkvæmdir sem nú standa þær yfir sem eru að öðru leyti í sjálfu sér mjög góðar og ef þarna er að eiga sér stað alvarlegt samgönguslys eða samgöngumistök á svínahraunsvegi hvort það eigi ekki að bregðast við strax og leiðrétta mistökin en það er mikilvægt að skilja milli akreina með einhverjum hætti það er algert grundvallaratriði upp á vegöryggi á síðastliðin fimmtán árum hafa átt sér stað hátt í þúsund slys á suðurlandsvegi þau eru fjórfalt dýrari heldur en almennt gengur og gerist á vegum landsins og fimm milljarðar er talið að þau umferðarslys hafi kostað á síðustu fimmtán árum þá hefur hæstvirtur samgönguráðherra svarað mér því til í fyrirspurnum að þeir fjörutíu og fimm kílómetra sem liggja á milli rauðavatns og selfoss mundu kosta sex til sjö milljarða að breikka tvöfalt að fullu og rökin fyrir því eru ekki síst þau að það hafa átt sér stað sjötíu til áttatíu prósent umferðaraukning um veginn á síðustu tíu árum